Hoci pred Úniou stojí veľa výziev a problémov, kríza je bezpochyby tá najväčšia práve pre jej hrozivú sociálnu dimenziu. O konkrétnych krokoch, ktoré treba na jej vyriešenie spraviť, sme už v tomto pléne veľa diskutovali. Aj preto si dovolím vyhlásiť, že európske inštitúcie musia jednoznačne zaujať oveľa razantnejšie stanovisko a pozície.

Toto je najväčšia, myslím aj najprincipiálnejšia úloha hláv štátov Európskej únie pre nadchádzajúci samit.